Hvala lepa. Gospod minister, izgleda, da se oba strinjava v tej reči, ampak, treba je ne glede na druge resorje verjetno poiskati način, da se pride do tega, da bi delavci, ki so v tej situaciji, in tudi delodajalci, ki imajo opravka z njimi, verjetno skušali uvesti en institut prijave na naslovu podjetja, ker tu ne gre za neko naseljevanje, gre predvsem za to, da ti ljudje lahko sprejmejo pošto, predvsem priporočeno, da lahko odprejo transakcijske račune in tako so potem ustrezno plačani in da opravijo vse svoje obveznosti, vključno s plačilom davka in davčnih obveznosti na Finančni upravi Republike Slovenije. Tako da, hvala za vaš odgovor, ampak jaz mislim, da je potrebno zdaj več ne čakati ostale resorje in skušati najti en modus, ki bo pomagal predvsem delodajalcem, ker te delavce potrebujejo. Hvala lepa.